L'espace civique a été considérablement réduit, certains médias indépendants ont été fermés, les journalistes arrêtés, les défenseurs des droits humains et les leaders communautaires autochtones sont incarcérés, stigmatisés, et ceci dans un contexte où le pouvoir judiciaire manque cruellement d'indépendance. Alors, nous l'avons dit, le dialogue politique mené avec la société civile a, certes, mené à la libération de 400 personnes. Mais d'autres sont encore incarcérées il faut continuer. Ce dialogue est à reprendre. Une sortie de crise pacifique et par le dialogue est encore possible, c'est ce qu'a déclaré Mme Bachelet. Cependant, la restauration de la confiance doit passer par la lutte contre l'impunité. Les personnalités responsables de crimes, de tortures et d'assassinats doivent répondre de leurs actes. Aussi, nous appelons les autorités à réouvrir le pays aux observateurs internationaux et nous saluons, bien entendu, les conclusions du Conseil d'octobre, permettant la mise en place de sanctions ciblées. L'Union européenne, et en particulier son Parlement, continuera à suivre la situation et vous soutiendra dans les démarches que vous mènerez.